herra forseti það er rétt hjá hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra að það eykur ekki virðingu alþingis að forsætisráðherra lýðveldisins hunsi alþingi þetta er auðvitað orðið spurning um það hvað þingið á að láta bjóða sér ráðherrar eiga að svara fyrir störf sín á alþingi um það fjallar stjórnarskráin um það fjallar fjórði kafli þingskapalaga og fyrir því er rík þingræðishefð og almennt hefur verið litið svo á að forsætisráðherra gæti svarað fyrir hvað eina sem undir hans ríkisstjórn heyrir og þurfi ekki leyfi frá fagráðherrum til hann er eða á að vera oddviti ríkisstjórnarinnar og verkstjóri en sá forsætisráðherra hæstvirtur sem við höfum núna hann er það ekki hann hunsar alþingi hefur ekki áhuga á neinu nema húsavernd gömlum húsum og hleðslum og það er í eina skiptið sem glóð kemur í augun á hæstvirtum forsætisráðherra það er þegar finnast einhvers staðar gamlar hleðslum

lesa þingskapalögin og átta sig á því hvers konar niðurlæging það er fyrir alþingi að búa við forsætisráðherra af þessu tagi